Il faut avoir le courage de dire aujourd'hui que ces violations sont essentiellement commises contre les chrétiens en pays d'islam. On condamne, à juste titre, les effroyables attentats qui sont le fait de fanatiques et on a raison. Mais il n'y a pas que les extrémistes. Dans nombre de pays à majorité musulmane, même réputés modérés, les chrétiens sont traités en citoyens de seconde zone. Les conversions au christianisme sont interdites voire punies de mort. Alors que, n'en déplaise à Mme Kiil Nielsen, personne en Occident n'est empêché d'embrasser la religion musulmane s'il le souhaite. Dans les mêmes pays musulmans, toute critique de l'islam, réelle ou supposée, expose ses auteurs au même sort.

En un mot comme en cent, nous ne pouvons nous contenter de bonnes paroles. Nous devons agir et faire savoir clairement à ces États que nos relations avec eux dépendent du respect qu'ils auront de la liberté de conscience.